To był redaktor naczelny lokalnej telewizji Kołyma plus.

Bez wolności i bezpieczeństwa dziennikarzy nie ma wolności mediów, a bez wolności mediów nie ma demokracji.